Frankreich wiederum war der Spitzenreiter bei den Lieferungen in den arabischen Raum. Andere wie meine Heimat Österreich halten sich an die Beschränkungen. Dieses Ungleichgewicht muss bekämpft werden. Alle Mitgliedstaaten und die gesamte Waffenindustrie in der EU müssen sich an strenge Kontrollen und Transparenzbestimmungen halten. Aber das System muss auch immer wieder aktualisiert werden. Gerade bei Software, IT und Smartphones muss abgewogen werden, ob diese nicht demokratischen Bewegungen nutzen, wie zuletzt ja im arabischen Raum.